De persvrijheid belandde zelfs op een absoluut laagste punt ooit. Uiteraard kunnen we die strijd niet alleen winnen, maar we moeten onszelf ook in vraag kunnen en durven stellen. Dit verslag blijft vooral beperkt tot een opsomming van onze acties. Ik mis inzichten in de resultaten of de hiaten of de vooruitgang. Dit kan toch niet! Hoe kunnen we zo ons instrumentarium beoordelen?

Ik ben het eens met de hoge vertegenwoordiger het kan niet dat wij derde landen met de vinger wijzen terwijl we zelf de zaken niet op orde hebben. In Baskenland onderzocht ik met enkele collega's de situatie van de politieke gevangenen. Uit ons verslag blijkt dat er ook in de Europese Unie nog werk aan de winkel is. Bovendien moeten we stoppen met twee maten en twee gewichten te wegen. We drukken bij Afrikaanse hoofdsteden terecht op thema's als mensenrechten, respect voor internationale regels en goed bestuur. Maar bij onze bondgenoten doen we dit nog onvoldoende. Ten slotte moeten wij ook onze positie als grootste ontwikkelingsdonor beter aanwenden. Financiële steun moet gaan naar overheden die de mensenrechten ter harte nemen!